Im Entschließungsentwurf des Europäischen Parlaments gibt es einen zentralen Satz, der das ganze Dilemma der Politik der östlichen Nachbarschaft verdeutlicht Die Europäische Union müsse die betreffenden Länder gegen Russland verteidigen. In welchem Kampf eigentlich? Wie ist eigentlich die Lage? Die Nachbarschaftspolitik ist bei weitem keine Erfolgsstory Armenien, Belarus, Aserbaidschan, Georgien,

Interessenunterschiede in internationalen Beziehungen sind normal, nicht jedoch Interessenkonflikte. Und der, über den wir heute reden, ist hausgemacht. Die östliche Nachbarschaftspolitik ist geostrategisch gegen Russland gerichtet, und dieser Ansatz wird auch vor Vilnius nur die Spirale weiterdrehen. Ja, Herr Brok, Herr Kommissar, Russland muss einhalten, Druck auf die gemeinsamen Nachbarn auszuüben, denn der eigentliche Adressat ist ja die Europäische Union, und der Druck hat zudem innenpolitische Ursachen! Die Nachbarschaftspolitik muss dorthin gebracht werden, wo sie hingehört Kooperation, dort wo es gemeinsame Interessen und Herausforderungen gibt, und dann selbstverständlich auch mit Russland. Wer das nicht will, soll heute schon den Bürgerinnen und Bürgern in den Nachbarstaaten, in den EU Mitgliedstaaten, aber auch in Russland sagen, dass sie am Ende die